Et cette condamnation de la violence est claire même si, aujourd'hui, nous n'avons pas les éléments en main pour dire qui a fait quoi. En ce qui concerne le deuxième point, nous regrettons et le mot est faible le fait qu'il n'y ait pas eu de liberté pour la presse ni la possibilité pour des organisations humanitaires ou pour des parlementaires de se rendre dans la région. Ceci ne nous semble pas acceptable. Le troisième point est presque lié. Nous notons que le Maroc va entamer une enquête, mais nous pensons résolument et nous demandons qu'il y ait une enquête internationale qui fasse la lumière là dessus.